Monsieur le Président, Madame la Commissaire, les normes de protection des données personnelles des pays tiers diffèrent encore considérablement des normes européennes. Il est cependant de notre devoir de nous assurer que nos standards minimaux européens de protection, dont nous nous prévalons, soient respectés et garantis au citoyen européen. Il est fondamental que les données à caractère personnel soient traitées loyalement et collectées à des fins déterminées et légitimes.

Il faut agir pour permettre aux normes européennes et internationales de coexister et régler un conflit juridique potentiellement préjudiciable au citoyen européen.

Elle doit s'articuler et coexister intelligemment avec des normes internationales, car nous ne pouvons nous défaire de nos devoirs et engagements envers les citoyens européens.

Elle nous rappelle la pertinence de projets tels que la mise en place d'un programme européen de surveillance du financement du terrorisme. Un tel système nous permettrait de disposer d'un outil, qui a démontré son efficacité aux États Unis tout en respectant pleinement le droit interne, et donc la protection des données personnelles des citoyens européens.